Je pense que ce débat peut être utile à deux conditions s'il permet d'améliorer les conditions de vie d'une population celles de 10 millions de Roms qui vivent aujourd'hui dans une extrême précarité et s'il permet à chacun de faire face à ses responsabilités.

L'Union européenne, enfin, qui n'a pas pris la véritable mesure de cette question au moment de l'élargissement.

Il faut rattraper le temps perdu, mettre en place un plan d'intégration de grande ampleur impliquant la Commission, les États membres et les collectivités locales qui, trop souvent, se substituent à l'État pour l'accueil des Roms.